Il y en a même qui sont très avancées.

Nous l'avons présenté il y a maintenant plus d'un an et il va peut être aboutir, je l'espère, sous la présidence polonaise, avec un accord politique au Conseil.

Sur le détachement des travailleurs, l'objectif de la nouvelle directive que vous évoquez sera d'harmoniser la mise en œuvre, sous l'autorité de mon collègue M.

Nous voulons assurer une protection correcte des travailleurs tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur.

Nous pensons que cet instrument aura principalement pour but d'améliorer l'information qui est due aux travailleurs et aux entreprises, la coopération administrative pour renforcer l'efficacité des contrôles et, encore une fois, éviter des abus qui, nous le savons, existent. Nous n'avons pas l'objectif de renverser la jurisprudence de la Cour de justice sur ce point, mais nous allons faire cette directive pour améliorer la mise en œuvre des détachements de travailleurs.